Señora presidenta, Jean Claude, he vuelto la vista atrás y en estos cinco años hemos pasado al menos quince crisis muy graves la crisis migratoria de los refugiados

la crisis climática y la Cumbre de París los ataques terroristas el auge del populismo la crisis del imperio de la ley en algunos países de la Unión Europea la crisis de la legitimidad de las instituciones con el fracaso del

la guerra comercial entre los Estados Unidos y China el —el es la peor de las decisiones nacionalpopulistas, porque nadie está más perdido que aquel que no sabe a dónde va— el intento de golpe de Estado nacionalista en España —el populismo intenta romper Europa también, empezando por mi país—. Han sido Jean Claude cinco años muy difíciles, pero pese a todo los Veintisiete estamos más unidos y somos más fuertes. Europa sigue siendo el mejor invento político de la historia de la humanidad. Gracias, Jean Claude, y gracias a tu Comisión. Estoy viendo a Miguel.

Estoy viendo a Michel. Creo que a partir de ahora, por difíciles que sean los tiempos, tendremos un ejemplo de lo que es trabajar con rigor, con seriedad y con amor al proyecto europeo. Jean Claude, tú consigues que un latino como yo se sienta políticamente un luxemburgués. Eso es Europa.